mit geprägt wird. Und ich finde, am wichtigsten ist jetzt, Herr Kommissar Phil Hogan, dass das Ganze sehr unbürokratisch umgesetzt wird. Es kann nicht sein, dass am Schluss ein Verwendungsnachweis geführt werden muss, ob jedes Kind den Apfel gegessen hat.

Wir unterstützen als EVP Fraktion diese Programme und hoffen, dass sie gut umgesetzt werden.